Az Európai Unió számára rendkívül fontossággal bír a Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolat.

Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a kínai partnereink is elfogadják, hogy az Unió mindenhol a világon felemeli a szavát az emberi jogok maradéktalan érvényesülése érdekében.

Miközben mi itt vitatkozunk gazdasági kérdésekről, Tibet tartományban lövetik a kisebbségeket egy buta törvény miatt, ugyanis a kisebbségek tiltakoznak az ellen, hogy a házaikban is kötelező módon ki kell tenni a kínai zászlót. Jó lenne, ha nem csak szavunkat emelnénk föl emberi jogi kérdésekben, de példát mutatnánk Kínának. Az Unió területén is van olyan ország, ahol kötelezik a kisebbségeket, hogy tegyék ki az állam zászlaját, miközben a saját szimbólumaikat büntetik.